borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda efnahags og skattanefnd pétur h blöndal formaður og ellert b schram varaformaður viðskiptanefnd ágúst ólafur ágústsson formaður og guðfinna s bjarnadóttir varaformaður